Auflagen, das Wirtschaften zu erschweren, bieten neben dem Straßenverkehr Gebäude die entscheidende Möglichkeit für weitere Energieeinsparungen und zur Erreichung der Effizienzziele. Daher sollten wir Architekten und Bauherren ermutigen, statt gläserne Energievernichtungsmaschinen zu bauen, auf traditionelle, der Region und dem Klima angepasste Baukonzepte und materialien zu setzen. Statt Regulierungswut ich denke hier mit Schrecken an die Staubsaugerregelung sollten Anreize statt Verboten genutzt werden. Über Jahrhunderte haben Menschen gelernt, mit der Widrigkeit der Natur zu leben und Energieverbrauch zu optimieren. Das Wissen muss also genützt werden.

Und nebenbei, meine Damen und Herren Auch die Institutionen der Union sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen.